Dreptul la muncă reprezintă o precondiție esențială pentru ca femeile să poată fi independente economic, să se bucure de drepturi egale și de satisfacții profesionale. Din păcate, austeritatea impusă de criza economică afectează ocuparea forței de muncă în rândul femeilor și poate determina creșterea exploatării femeilor atât în economia legală, cât și în cea ilegală, cu consecințe pe termen mai lung asupra femeilor care au cariere atipice, locuri de muncă precare, prost plătite sau cu normă redusă. În toate aceste cazuri, cotizarea la fondul de pensii va fi incompletă și va crește procentul femeilor expuse sărăciei și excluderii sociale. Consider că se impune stabilirea unor indicatori comuni fiabili pentru a avea statistici europene comparabile, care să permită evaluări corecte ale diferitelor situații și necesități, în vederea formulării unor răspunsuri adecvate la nivelul Uniunii Europene și pentru a reduce diferențele de salarizare pentru aceeași muncă sau muncă cu valoare egală.